Hvala, predsedujoča. Prosim, da državnega sekretarja, gospoda Dragonjo opozorite, naj ne ne naj ne zavaja slovenske javnosti in poslancev, ko govori o tem, da naj bi pod obvezno revizijo zapadle tudi mikro družbe. Ne drži. Mikro družbe niso zavezane obvezni reviziji in ne bi zapadle pod ta seznam. Hvala.